An die irische Ratsvertreterin Sie haben verlangt, wenn die Nationalstaaten sparen müssen, dass dann auch die europäische Ebene sparen müsste.

Zweitens Die Kommission hat mit ihrem Haushaltsvorschlag de facto ja schon einen Sparvorschlag gemacht, hat sich also ausgesprochen verantwortlich gezeigt in den schwierigen Zeiten, aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass wir ein gemeinsames europäisches Interesse haben, nachhaltig zu investieren, mehr für Bildung zu tun, für soziale Inklusion und für Forschung, denn das sind die wirklich nachhaltigen Wachstumsfelder der Europäischen Union. Also ich begrüße ausdrücklich, was Präsident Schulz angekündigt hat, dass er für das Haushaltsjahr 2013 keinen Defizithaushalt unterschreiben wird.